Muszę się odnieść jednym zdaniem do wypowiedzi pani poseł występującej w imieniu frakcji GUE, która oskarżyła o wszystko to, co się dzieje w Iraku koalicję międzynarodową. Muszę przypomnieć pani poseł niestety nie ma jej na sali że koalicja międzynarodowa obaliła krwawego dyktatora, Saddama Husseina, który potrafił jednego dnia wydać rozkaz zagazowania kilkunastu tysięcy ludzi, w tym tysięcy kobiet i dzieci. O tym musimy na pewno pamiętać, kiedy rozmawiamy o przeszłości Iraku.

Oczywiście ten rok poprzedni i miesiące tego roku, które są już za nami to niezwykle krwawe miesiące w Iraku i to jest coś, co musi być potępione przez nas i będzie potępione, mam nadzieję, w naszej rezolucji. Musimy zwrócić się do rządu Iraku z bardzo jasnym przesłaniem, że wszelka nasza pomoc w budowie tego przecież młodego państwa musi być uwarunkowana tym, aby władze Iraku zapewniły bezpieczeństwo mniejszościom etnicznym, mniejszościom religijnym, w tym chrześcijanom mieszkającym w Bagdadzie czy innych regionach Iraku. Do tego musimy wezwać wysoką przedstawiciel i wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.